virðulegi forseti ég mæli hér fyrir litlu frumvarpi til aðra um breytingu á lögum um byggðastofnun þar er lagt til að stjórnarmönnum í byggðastofnun verði fækkað úr sjö i fimm öll stjórnin er nú skipuð af iðnaðarráðherra án tilnefningar en það er þó hefð fyrir því að ráðherra hafi samráð við aðra stjórnmálaflokka á þingið skipun stjórnarinnar en farið hefur verið vandlega yfir starfsemina að undanförnu með tilliti til umfangs stofnunarinnar verkefna hennar og stjórnarinnar og líka í samanburði við aðrar lánastofnanir standa ekki rök til þess að sjö menn sitji í stjórninni það verður að telja að bæði megi ná fram bættri skilvirkni í störfum stjórnarinnar og lækkun rekstrarkostnaður við þá fækkun sem lögð er til það má þá nýta féð til annarrar starfsemi tengt atvinnuþróun virðulegi forseti ég ætla ekki að hafa lengra mál um þetta en geri ráð fyrir því að iðnaðarnefnd muni fjalla um þetta mál og mælist til þess að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur iðnaðarnefndar